C'est une excellente nouvelle, et il faut féliciter cela a déjà été fait la présidence française qui a, je crois, inventé une nouvelle forme de présidence de la COP, parvenant à la fois à n'avoir aucun opposant déclaré dans une COP et à se mettre à la fin au centre du jeu pour créer le bon équilibre à Paris.

Nous avons maintenant une ligne d'arrivée, très clairement en dessous de 2 degrés, en essayant de se rapprocher au maximum de 1,5 degré.

Il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles à Paris.

En effet, la société civile, les entreprises qui ont compris l'enjeu du climat et les collectivités territoriales, qui sont souvent en avance sur les États, seront régulièrement des acteurs de nouvelles politiques climatiques.

30 de réduction de nos émissions en 2020, Monsieur le Commissaire, ce doit être votre objectif.